Samozřejmě je nutné v úvodu napsat a vyzvat strany občanské války v Sýrii, aby přestaly útočit na tábor Jarmúk, který objektivně je dneska jedním z nejtemnějších, nejsmutnějších míst na této planetě a dochází tam k obrovské humanitární katastrofě.

Je otázkou, na kolik ta částka je dostatečná, myslím si, že by do budoucna mělo být debatováno, jestli by tato částka neměla být ještě navýšena, a dále bychom měli velmi tvrdě vyzývat a vyzvat a také to je v daném dokumentu aby hlavně znepřátelené strany umožnily mezinárodním humanitárním organizacím peníze, které jsou takto uvolněné, využít

Jinak zůstane pouze u slov, budou zde peníze, ale konkrétní pomoc za ně nebude poskytnuta.